Señora presidenta, señora comisaria, quiero comenzar esta intervención agradeciendo muy especialmente a Ángela Vallina su talante, sus ideas y entusiasmo para trabajar juntas en un informe que también agradece y saluda a las aportaciones de todas y todos los que han trabajado con nosotras. Creo que por primera vez en la historia de la humanidad hay un movimiento potente generalizado en favor de la igualdad que queremos ayudar a que progrese con trabajos como el que hoy presentamos. El texto que hoy debatimos va a ser la contribución que la Unión realizará este año al principal foro intergubernamental dedicado a promocionar la igualdad y el empoderamiento femenino la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas.